Wobec tego nie naszą rolą jest orzekanie o winie czy niewinności i nie naszą rolą jest orzekanie o tym, czy kara śmierci jest dobra czy też zła. To, nad czym głosujemy i co zawiera nasze stanowisko, to sprzeciw wobec tych konkretnych przypadków, ponieważ zawsze trzeba sprzeciwiać się wykonywaniu i orzekaniu kary śmierci w państwach niedemokratycznych, w państwach dyktatorskich, dlatego że możemy być pewni, że tam kara śmierci jest elementem nacisku politycznego, walki politycznej, i temu zawsze powinniśmy być przeciwni.